Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous constatons que le nombre des substances actives disponibles sur le marché diminue régulièrement. Nous demandons à nos agriculteurs toujours plus de qualité et des produits de moins en moins chers. Pour cela, il faut investir dans la recherche et l'innovation et faciliter l'accès aux nouvelles molécules.

C'est pourquoi nous appelons la Commission et les États membres à simplifier les procédures d'homologation et à changer les bonnes pratiques. Mais attention faciliter l'accès au marché ne doit pas conduire à diminuer les analyses de risques effectuées sur ces produits. Il est essentiel de garantir la santé et la sécurité des consommateurs et des utilisateurs.

Après tout, c'est la nature qui a produit les poisons les plus violents.

Sur la base d'analyses scientifiques solides, utilisons les produits qui correspondent le mieux à nos besoins sanitaires, environnementaux et économiques.